Ja, hvala. Jaz bom ugodil vodji Poslanske skupine LMŠ in bom res kar precej razpravljal o fiskalnem svetu in mnenje fiskalnega sveta še posebej, zato ker se mi zdi, da smo dolžni o tem razpravljati, če imamo institucijo, ki smo jo ustanovili tu v Državnem zboru. Zdaj ... Najprej nekaj o o fiskalnem pravilu. Zdaj ... To ni nek bavbav, kot ga nekateri poskušate demonizirati tu v Državnem zboru. Gre zgolj za upoštevanje neke gospodinjske logike in institucionalizacijo te logike v javne finance. Na srečo večina politike tako misli, čeprav se danes zdi, kot da večina misli drugače. Da pa večina to misli, pa priča ravno razprava iz leta dva tisoč petnajst v tem Državnem zboru, ko se je sprejemal ta izvedbeni zakon za uveljavitev fiskalnega pravila in je bilo kar devetinsedemdeset poslancev za po prvem branju, devetinsedemdeset poslancev za, vse poslanske skupine razen Levice. Naj vas spomnim, ker se mi zdi to pomembno, no, naj vas spomnim na razpravo tedanjega finančnega ministra, gospoda Mramorja, doktor Mramorja, ki je na tej seji, ko se je to sprejemalo, dejal, citiram: "Po mojem mnenju samo ta zakon in njegovo izvrševanje bo omogočilo socialno državo, ker tisti, ki dela nasproti temu, kar so pravila, ki so tu not zapisana, se najde v situaciji, kot se je Grčija." Pa mogoče še iz razprave tudi danes izvoljenega poslanca Matjaža Nemca iz SD, ki je dejal, citiram: "Sprejetje fiskalnega pravila ne temelji na želji iz Bruslja oziroma večjih težavah, ampak predvsem podpira, ker krepi disciplino delovanja naše države, se pravi, sprejemamo nek akt, neko pravilo, ki bo nas obvarovalo pred samim seboj." Zdaj V SD so že dolgo na oblasti, tako da zagotovo vejo, kako je s tem, in velja prisluhniti. Zdaj ... Kasneje smo imenovali še sestavo Fiskalnega sveta. Tedaj je tedanja ministrica Mateja Vraničar, enaindvajseti tretji dva tisoč sedemnajst na seji DZ dejala: "Fiskalni svet z imenovanjem predstojnika postaja državni organ." To si zapomnite vsi tisti, ki danes poskušate v razpravi minimizirati ali pa relativizirati mnenje Fiskalnega sveta. In naprej: "Spoštovani, prepričana sem, da je v interesu vseh nas, da naše javne finance dobijo še enega varuha, Fiskalni svet." Kolega Jurša iz Desusa je rekel: "Spoštovani, imenovanje člana Fiskalnega sveta je za izvajanje Zakona o fiskalnem pravilu izjemno pomemben korak. S sprejemom zakona smo v svet poslali sporočilo o zavezi naše države fiskalni disciplini." In pa Simona Kustec Lipicer iz SMC: "Danes očitno potrjujemo tri člane, ki bi jih lahko imenovali tudi angele varuhe, angele varuhe porabe javnih financ v tej državi, torej za državljane, in angele varuhe, ki bodo dihali za ovratnik porabi katerekoli vlade." Zdaj ... Ta domnevno bodoča nosilka liste SMC ... Evropski parlament sicer slovi po nekonvencionalnih izjavah, ampak vzemimo to dikcijo varuhov porabe javnih financ. In potem varuhi porabe, angeli varuhi porabe javnih financ, so bili v mojem v svojem mnenju, se mi zdi, zelo eksplicitni. Podrobno so pogledali proračun in ugotovili takole, ugotovili so, da "je ekspanzivna politika prociklična in neustrezna". Pravijo, da je na vrhuncu gospodarskega cikla, da smo na vrhuncu gospodarskega cikla in da je tveganje za padec zelo veliko. Še enkrat tistim relativizatorjem, to ne govorijo vsi na splošno, to govori Fiskalni svet, varuh porabe javnih financ, angel varuh porabe javnih financ, ki smo ga tu imenovali ali pa omogočili z zelo veliko večino v Državnem zboru. Naprej, tri glavne očitke Fiskalni svet očita temu rebalansu proračuna, in sicer, da gre za trajno povečanje izdatkov brez koncepta reform. Spet nekako drugače, kot pravite vladni predstavniki ali pa poslanci, ki branite vladno politiko - brez koncepta reform za uravnotežene finance. Naprej, strukturni primanjkljaj kaže na kršitev Zakona o fiskalnem pravilu, in sicer, odhodki so določeni z zakonom, prihodki so pa samo predvideni, torej ne nujno, imamo zakonsko obveznost, ki se je povečala, prihodki so pa samo predvideni, še pred, kot smo tudi že predhodno slišali, vsemi makroekonomskimi kazalci. Predsednik Fiskalnega sveta je rekel, da je Slovenija v tem pogledu naredila korak nazaj. In še, manjka oziroma odsotnost srednjeročne dimenzije. Rebalans sprejemamo, preden bomo, preden imamo poslanci pred seboj tisto triletno planiranje, ki se ga od desetega aprila pošlje v Bruselj. Zato je vsako razpravljanje, kot je minister za finance dejal: "Z rebalansom smo vzpostavili temelje za strukturne reform, ki so pred nami," - v bistvu za nas poslance zavajanje, ker ne vemo, a je to res ali to ni res, ker ne poznamo triletnega planiranja, kar predvideva tudi Zakon o fiskalnem pravilu. Mnenje Fiskalnega sveta je zaskrbljujoče. Mislim, da si to moramo priznati. Ampak kar je še bolj zaskrbljujoče, je meni to relativiziranje, ki ga danes tu poslušam s strani na koncu koncev ministra, ki pravi, saj tako počne tudi Nemčija. Res, prav. Zagotovite vsem Slovencem enake plače kot Nemcem, pa počnite enako kot Nemčija. Ne pa trikrat manjše plače, pa ravnajte enako kot Nemčija. Enačaji niso samo poljubni, ampak če se jih držimo, se jih držimo povsod. Drugi pa, da eni ekonomisti pravijo tako, drugi ekonomisti pravijo drugače. Ni res, tako pravi državna institucija Fiskalni svet. Ali pa tretji, da gre samo za neke številke. Tisti, ki pravite, da gre samo za neke številke, vam predlagam, da najprej preberete in podrobno preučite izvedbeni zakon. Boste ugotovili, da tam not niso same številke, ker ni enačba, ampak je neenačba. Samo toliko v dodatno. Opozarja nas na neustreznost proračuna tudi drugi dom državne ureditve, Državni svet. Na desetih straneh so navedli svoje očitke. Ne samo nekatere, ki so za njih, se mi zdi, bolj slične oziroma pripadajo glede na to, da so tudi področno razdeljeni. Državni svet opozarja, da se s predloženim rebalansom proračuna kaže nadaljevanje konceptualnega pristopa razvoja Slovenije v smeri nadaljnje koncentracije in centralizacije z velikim vplivom na nesorazmerno razdeljevanje javnih sredstev na relaciji mesto-periferija. Ali pa recimo, v mnogih občinah opozarjajo, da višja povprečnina ne bo pokrila niti stroškov višjih plač, zaposlenih v vrtcu, vrtcih, kaj šele vseh javnih zavodih, ki so vezani na občinske proračune. Naprej, z vidika pomena predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja je nerazumljivo, da se javna poraba povečuje za več kot milijardo evrov, od tega pa ni na voljo nobenih sredstev za sofinanciranje gradnje vrtcev in osnovnih šol. Kar nekaj očitkov je, niso skoncentrirani na opozicijo, ki domnevno meče polena pod noge, ampak na uradne institucije, ki so podrobno pregledale ta proračun, zdi se mi, da bolj podrobno kot kakšni poslanci, ki tu branite aktualni proračun. Zdaj, če pogledamo ta proračun, za približno šeststo milijonov evrov se povečujejo prihodki v v proračun. Ugotovili boste, da se glavni del, več kot petdeset procentov od teh povečanih prihodkov nanaša na dohodnino, torej na to, kar plačamo od plač, in na davek na dodano vrednost. Če se boste prav spomnili, so v času krize dvignili DDV. Več so vzeli davkoplačevalcem, ko so plačevali storitve, zato da je bilo več v blagajnah, ker je bila kriza, da so zapolnili vrzel. Zdaj pa ta del dodatno prispeva k presežku v proračunu, vlada pa ni pripravljena tega DDV-ja spustiti nazaj. Enako dohodnino. Se spomnite, v času krize so zamrznili revalorizacijsko lestvico glede razredov dohodnine. Zaradi tega je bil vsak od nas v bistvu na nek način oropan dodatnih evrov, ki bi prihajali iz uskladitve te lestvice. Kar nekaj se je tega nabralo v zadnjih desetih letih. Tudi iz tega razloga je danes bistveno več v proračunu. In kaj politika dela? Vzame ta denar in ga potem sama razporeja, ker sama odloči, kaj je prav in kaj ni prav. V bistvu gre za neko, ne, socializacijo prihodkov, ampak problem s to socializacijo prihodkov je ravno, kar je bilo prej omenjeno, da se centralizira. Centrala, vlada, Ministrstvo za finance, koalicija točno ve, kaj je prav in kaj je narobe in kaj mi lahko financiramo in kaj ne, torej ne da bi davkoplačevalcem več pustili v žepih, da naj se oni odločajo, kaj je najboljše za njih, za nekega dopust, za drugega smučanje, za tretjega športni avto, za četrtega izobraževanje, za petega, ne vem, obleka ali karkoli drugega, za šestega nogavica. Ne, vlada bo čim več vzela in potem ona odločila, kaj bo dala nazaj in kaj ne bo dala nazaj. In moti me tudi to relativiziranje domnevnega strašenja z neko krizo, ki prihaja. Vsak, ki pogleda strukturo ali prodajo avtomobilov, druge makroekonomske kazalce, ne vem spore, ki se dogajajo v svetu, je dvignil obrv nad tem, kaj se lahko dogodi v prihodnje. In če če strukturno povečaš izdatke, prihodkov pa ne, se v času krize lahko to zelo hitro in zelo močno obrne proti tebi. Odprejo se tako imenovane škarje, glejte, danes je vse lepo, vse pada v proračun, število zaposlenih se povečuje, ker se število zaposlenih povečuje, pride več denarja od dohodnine, več denarja od davkov, ker več ljudi tudi več zapravlja, in po drugi strani več ljudi plačuje v pokojninsko blagajno, in ker se število brezposelnih po drugi strani zmanjšuje, je treba manj plačevati za socialno varnost, četudi nominalno strukturno zvišamo to odhodek. In vse je lepo in se sploh človeku ne zdi možno, da da je lahko kako drugače kot lepo. Zdaj si pa predstavljajte trenutek, ko se pa nekaj obrne, ko Nemčija kihne, ko se to izobrazi v manjših naročilih in ki se ko se gospodarstvo začne ohlajati, pa naj vas še prej opozorim, da je fiskalni svet rekel, da je tveganje za padec zelo veliko, da vam še enkrat opozorim na to. Kaj se pa potem zgodi? Potem se pa število zaposlenosti, zaposlenih kar na enkrat zmanjša, zmanjša se vplačilo dohodnine in hkrati v doplačilo v pokojninsko blagajno, zmanjša se potrošnja. Na treh stvareh na enkrat udari po proračunih. In na drugi strani poveča se število brezposelnih, ki nujno zahtevajo povečanje socialnih prispevkov, ki so pa zdaj tudi nominalno večji in se še dodatno eksponentno poveča, in se škarje razprejo, kar naenkrat ste v eni veliki krizi. In to se lahko zgodi, vlada pa ve, da se to lahko zgodi, samo tega ne pove. Danes pravi, da strašijo drugi s to krizo, sama pa, da se s tem ne ukvarja, ker ko so usede v avto, ne misli o tem, kako se bo zaletela, ampak kako bo kam prišla. Ampak potem mi pa razložite, spoštovana vlada, zakaj imate pa potem sedem milijard bufferja na računih? Največ v zgodovini, če se ne motim, sedem milijard bufferja, ko je bila najhujša kriza, je imela vlada Boruta Pahorja štiri milijarde evrov na računih, štiri milijarde na računih, ko je bila največja kriza. A zdaj pričakujete še bistveno večjo krizo, da ste dali na strani sedem milijard evrov? S temi sedmimi milijardami evrov lahko poplačamo v naslednjih treh letih vse obresti oziroma glavnice, ki jih dobimo od zunanjega dolga. Seveda se bo vlada zadolževala, ampak tistih sedem milijard bo pa ostalo tam. Zanima me sedem milijard glede na to, da je to daleč največ, da je to več v kriznih časih, zakaj je tako in kakšne so potencialne izgube zaradi tega, zaradi v bistvu tega zavarovanja, ki ga imamo za slabše čase. Torej, ne govoriti, da drugi strašijo, da drugi strašijo o krizi, medtem ko sami date na stran sedem milijard evrov. Zdaj pa samo še morda besedo dve o o tej politični trgovini, ki se odvija te dni pred očmi javnosti, kjer Levica jasno pove, da bo, da zahteva poseben sporazum, torej posebno nadkoalicijsko vlogo v zameno za glasove za ta proračun. Zdaj ... Gospod Luka Mesec pravi, citiram: "Glavni vzgib za našo odločitev je, da je Levica garant, ki vlado vleče v levosredinsko smer." To ni sicer nič novega, to že vemo, to je bilo že jasno ob začetku, podpori glasov. Zanimivo je, da je za to koalicija pripravljena podpisati nek sporazum, kot pravi vodja poslanske skupine koalicijske SAB Maša Kociper, citiram: "Nasprotujemo glede na vsebino tega rebalansa neprimernim pogojevanjem, da ne rečem izsiljevanjem stranke Levica." Ampak na koncu boste vseeno podpisali ta sporazum še v teh dneh, da boste dobili glasove Levice. Ampak tukaj se pa jaz sprašujem, kam to pelje. Pa vam bom povedal, zakaj? V uvodu se spomnite, da sem vam govoril o Fiskalnem svetu, imenovanju Fiskalnega sveta in o devetinsedemdeset glasov podpore, samo pet jih je bilo proti, samo Levica je bila proti. Poglejte, vi zdaj podpišete sporazum z nekom, ki jasno pove, prej je, prej je predsednik ali koordinator te stranke dejal, da on ve, kaj je prav, da za filme je prav investirati, za topove pa ni prav investirati, in mi bomo to uredili v naslednjih dveh letih, je rekel, v naslednjih dveh proračunih bomo mi to uredili. Torej, nekdo, ki je bil že od začetka proti fiskalnemu sporazumu, ki pravi, da je vzdržnost javnih financ nekaj napačnega, je zdaj dobil zagotovilo od petih koalicijskih strank, da gre lahko s to politiko naprej. In opozarjam zgolj zato, ker napovedujem, da je bilo to mnenje, če bo temu sledilo, potem tudi politično udejanjanje in naslednja dva proračuna, da je to mnenje Fiskalnega sveta, ki smo ga prejeli letos, najbolj milo in najbolj, bom rekel, prizanesljivo, ki nas čaka, če bo ta sporazum potem tudi podpisan in če bo ta politična trgovina, torej glasove za proračun v zameno za levo preokrenitev te vladne barke, tudi potem udejanjena. In ... Danes ni nobene težave, polno je denarja, vsi se lepo počutimo, denar leti v blagajno, lepo ga je deliti, vsi so veseli, težko je biti proti. Ampak Fiskalni svet vas je opozoril, Državni svet je opozoril, opozicija je opozorila, na vas pa je, da se odločite, ali boste res že na prvi stopnji ignorirali Fiskalni svet in hkrati preokrenili v neko politiko, ki bo v bistvu davkoplačevalce na koncu koncev zelo drago stala. V ... Kakorkoli je, to ste pa videli iz krize v letih dva devet do dva štirinajst, na koncu, ne glede na proračun, najkrajšo potegnejo vedno davkoplačevalci. In če so javne finance neusklajene, je na koncu tisti račun, ki plača davkoplačevalec, ne pa tisti, ki s posebnim sporazumom zagotovi, da se barka preokrene v to ali ono smer. Hvala.